frú forseti ég er ekkert að finna að því að fulltrúar framsóknarflokksins hér skuli vera að tala skýrar og skýrar um væntingar sínar um aðild að evrópusambandinu það er heiðarlegt að koma bara fram með þá skoðun og mér finnst háttvirtur þingmaður siv friðleifsdóttir bara gera það heiðarlega þetta er þessi umræða sem er í gangi innan flokksins og við höfum líka heyrt það frá formanni flokksins við höfum líka heyrt þetta orð annars staðar frá öðrum flokki sem heitir samningsmarkmið sem er hluti af viðræðustjórnmálum annarra flokka að setja sér samningsmarkmið þannig að þar er fullur samhljómur á milli framsóknarflokksins og samfylkingarinnar hvað það varðar varðandi unga fólkið þá er ég ekkert að draga í efa að þetta séu ályktanir ungra framsóknarmanna sem háttvirtur þingmaður er að vitna til ég vil þó minna á að það er fleira ungt fólk en þeir sem skipa raðir félags ungra framsóknarmanna sem eru þá annarrar skoðunar

og þar var látið að því liggja að það hefði enginn ungur væntanlegur kjósandi gefið sig fram sem ætlaði sér að styðja framsóknarflokkinn